og samþykkt alþingis um slíkar umsagnir er sem sé orðin níu ára gömul eða verður á þessu ári tuttugasta og áttunda maí það virðist hafa verið erfitt við að fást að koma þessu á eða gera sér grein fyrir hvernig þetta ætti nú að vera þó það hafi verið ráðherra sjálfur sem flutti tillöguna um þetta því hann flytur sína þingsályktunartillögu í samræmi við jafnréttislögin og þegar þetta kom næst á dagskrá þingsins árið tvö þúsund og eitt þegar gerð var grein fyrir framgangi og árangri af framkvæmdaáætluninni í jafnréttismálum fyrir það tímabil þá kom það í ljós að samstarfshópur hafði verið settur niður úr nokkrum ráðuneytum til þess að athuga þessi mál hann hefur nú verið að störfum í sex ár að minnsta kosti árið tvö þúsund og tvö kom þetta aftur til umræðu og þá kom í ljós að samstarfshópurinn hafði ásett sér að fara í tilraunaverkefni í þessum efnum að gera sem sé einhverjar tilraunir með jafnréttisumsagnir við einhver stjórnarfrumvörp ég hef ekki orðið var við þau tilraunaverkefni í störfum þingsins síðan en tilraunaverkefnið hefur sem sé verið í gangi í fimm ár árið tvö þúsund og fjögur var svo þegar þetta kom síðast til umræðu í þinginu af einhverju viti að minnsta kosti þá gat ráðherra þess þetta eru nú mismunandi ráðherrar eftir árum eins og gengur í félagsmálaráðuneytinu að

væri verið að undirbúa gátlista til þess að hjálpa til við tilraunaverkefnið sem samstarfshópurinn ákvað að standa fyrir um þessi jafnrétti sem sagt þetta er orðin löng saga níu sex fimm og þriggja ára og kannski er þess að vænta að núverandi hæstvirtan félagsmálaráðherra geti sagt af þessu einhverjar nánari sögur en þeir aðrir ráðherrar sem hér hafa kynnt þingmönnum jafnréttisumsögnina aðeins í viðbót við þá fyrirspurn sem lögð er fram vil ég spyrja ráðherrann að því með hvaða hætti honum þykir ráðlegast að koma þessu fyrir nú er það svo að við erum með umsagnir frá fjármálaráðuneytinu og fjárlagaskrifstofu fjármálaráðuneytisins um stjórnarfrumvörp það er gert í krafti gamallar ríkisstjórnarsamþykktar og við erum líka með umsagnir um sum stjórnarfrumvörp sérstök frá sambandi íslenskum sveitarfélaga með sérstökum samningi ráðuneyta og sveitarfélagasambandsins og hvernig þessu væri fyrir komið á væri gott að vita það hvort ráðherrann hefur skoðanir um það